frú forseti já ég

er sú sama og stefna samfylkingarinnar sem samþykkt var á landsfundi samfylkingarinnar og hefur verið einnig sett fram af framtíðarhópum sem starfað hafa um þetta efni og eru að byggja upp skemmtilegan málefnagrunn sem við eru að vinna með þessa dagana það fer svolítið í taugarnar á mér að hlusta á það í hverju málinu á fætur öðru að samfylkingin hafi enga stefnu ég held að fáir flokkar á íslandi hafi í raun eins mótaða stefnu eins og samfylkingin í velflestum málum og þó að sú lína virðist hafa verið gefin frá valhöll að í hvert skipti sem ræða skuli einhver óþægileg mál fyrir ríkisstjórnina þá skuli línan vera sú að samfylkingin hafi enga stefnu í málinu hún hafi óljósa stefnu eða stefnu sem ekki sé hægt að skilja þá vil ég bara hvetja þá háttvirtir þingmenn sem fara með þessa línu úr valhöll í hvert skipti sem þeir koma hér upp að lesa nú í gegnum lesið þið nú í gegnum

það er eitthvað sem þeir ekki skilja í stefnunni okkar í þessu efni þá skal ég glaður taka þátt í því að útskýra það fyrir þeim þá